Nel Terzo Millennio in nessuno Stato del mondo possono ancora esserci torture, esecuzioni sommarie e mancato rispetto dei diritti umani. L'Unione europea è il primo partner economico dell'Egitto, ma non possiamo chiudere gli occhi dinanzi a trattamenti crudeli e disumani. Parliamo di Giulio Regeni, un giovane ricercatore barbaramente torturato e poi ucciso in Egitto, che era figlio di questa Europa fondata su diritti e libertà che sono stati calpestati. Forse qualcuno sperava che dopo poco tempo tutto sarebbe stato dimenticato. Ma come Parlamento europeo non intendiamo tacere e chiederemo sempre e con forza che su questo omicidio si faccia chiarezza. Le autorità egiziane dopo due anni devono ancora dare una risposta chiara, che va data ai familiari, agli amici di Giulio, ma anche a 500 milioni di cittadini europei.